A globalizáció olyan történelmi folyamat, amelyet megállítani nem lehet, de irányítani, szabályozni lehet, sőt kell. Nem értelmetlen globalizációellenességre van szükség, hanem európai értékeken alakuló és alapuló alkalmazkodásra. Nem kétséges, a globalizációnak sok nyertese van.

Azokról, akik úgy érzik, ebben a megváltozott világban elveszítik mindazt, ami nekik fontos volt, a munkájukat, a társadalmi megbecsülésüket, helyüket a világban. Éppen ezért nekünk úgy kell alakítanunk a globalizációt, hogy az ne csak egyesek, hanem mindenki számára esélyt jelentsen. A már hátrányos helyzetbe került, munkájukat elvesztett emberek helyzetén aktívan segíteni kell, például célzott támogatással, képzéssel, szociális gondoskodással. És mindenekelőtt határozottan és világosan szembe kell fordulnunk azzal a populista politikával, amely kihasználva az emberek félelmeit ismét a nacionalizmus, a gazdasági protekcionizmus zsákutcájába akarja vezetni Európát.